20. Jahrhundert eine Geschichte der Verirrungen, der Verbrechen des Krieges und des Unrechts, aber auch eine Geschichte des Gelingens mit der Gründung der Europäischen Union, dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Vertiefung der europäischen Integration. Demokratie braucht Erinnerung. Nur wer sich der Vergangenheit bewusst ist, kann die Zukunft gestalten. Die Gründung der Europäischen Union und die gemeinsame Verteidigung der Grundwerte einer offenen, liberalen und pluralistischen Gesellschaft sind die Lehren, die wir aus dem dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts gezogen haben. Der Blick in die Vergangenheit hilft, Lösungen für die Gegenwart und Zukunft zu finden, indem man Fehler erkennt, sich bewusst macht, wie es dazu kam, und auch indem man Schuld eingesteht, auch für Taten, die man selbst nicht zu verantworten hat. Der Kniefall Willy Brandts in Warschau ist das bemerkenswerteste Beispiel eines solchen Schuldeingeständnisses. Ich warne allerdings davor, mit Erinnerungskultur Geschichtspolitik betreiben zu wollen. Das gelingt nicht. Geschichte ist immer lang, kompliziert, vielfältig und vor allem widersprüchlich, auch in ihrer Erzählung selbst. Erinnerungskultur hat nie den Anspruch auf absolute Wahrheit. Es gibt historische Tatsachen, die sich nicht leugnen und wegdiskutieren lassen. Aber eine Erinnerungskultur, die Widersprüche nicht verdeutlicht und versuchen würde, die Ereignisse nur aus einer Perspektive zu erzählen, ist sinnlos. So etwas eint nichts, das spaltet. Erinnerungskultur gelingt immer dann, wenn sie Brüche verdeutlicht und anerkennt, dass Einordnungen nach schwarz, weiß, Gewinner, Verlierer, Held, Täter oder Opfer oft so nicht funktionieren und Fragen nach Schuld und Mitschuld nicht so einfach zu beantworten sind. Erinnerungskultur gelingt, wenn der Zweifel bei einem selbst bleibt. Insoweit hilft Erinnerungskultur auch gegen Populismus. Sie mahnt uns, den eigenen Standpunkt zu überprüfen. Dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sollten wir uns erinnern Diejenigen, die für sich absolute Wahrheit beanspruchten, sind gestürzt. Totalitarismus und Populismus haben eins gemeinsam Sie verlangen nicht nach Erinnerungskultur, sondern nach Geschichtserzählungen aus der Sicht des vermeintlichen Siegers.